Podpredsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem kolegicam in kolegom. Jaz bi rekel za začetek, kako je bilo fajn skoraj do konca. Tik pred koncem se je malo zataknilo, ampak ne toliko, da ne bi mogli iti naprej. In vsi razmišljamo o tem, kako bom pomagali gasilcem, in jaz vam odkrito povem, sem isti in si to predvsem tudi od vas želim. Vsi radi povemo, da smo gasilci, ja saj, če živiš, v nekem manjšem kraju v Sloveniji, enostavno in preprosto ni moč, da ne bi bil gasilec. In zdaj vam naj v začetku povem eno informacijo, mislim, da še v v tem državnem zboru nisem povedal, vsaj tej sestavi ne, da jaz prihajam iz okolja, kjer ima vsaka vas, pa najmanjša vas, tudi trideset hiš v vasi ima svoje prostovoljno gasilsko društvo. Zelo sem ponosen, ampak da še vam povem, ne, vsa ta gasilska društva imajo imajo minimalno GV ena ali pa pa GVV ena ali dva, kako se že imenuje. Tako. Vsi vsi ja z vodo, vsi imajo to dejansko in in prav je, da imajo. Pa da še vam nekaj povem. Glede na to, da imamo toliko društev, v občinah, kljub temu da podpišejo pogodbo o opravljanju javne gasilske službe z občino gasilska društva oziroma prostovoljna gasilska društva, občine enostavno nimajo toliko denarja, da bi vsem financirala v višini osemdeset, devetdeset ali pa sto odstotkov. Ampak financirajo mogoče v petdesetih odstotkih. Vse ostalo pa pridobijo gasilci s tako ali drugače, dodatni denar, da potem tudi lahko financirajo nabavo te opreme. Zdaj mi smo, govorili oziroma nekdo je tudi razpravljal o tem, koliko mora imeti, prostovoljno gasilsko društvo operativcev. Ja, vsako gasilsko društvo mora imeti določeno število operativcev, ampak odvisno od tega, kakšni požarni okoliš ima in v katero kategorijo spada, prostovoljno gasilsko društvo. In jaz moram reči, da pri nas, ki jih je toliko, več ali imam spadajo v prvo kategorijo. Lahko bi tudi v peto kategorijo, nekatera društva, ki seveda imajo velik okoliš, spadajo v peto društvo, in tam je seveda potrebno zagotoviti tudi dodatno raznorazno opremo, ki je potrebna za reševanje z višin, reševanje na cesti in tako dalje. Pa da ne bi bil, predolg in o o tem ne bi razpredal, kar verjetno vas, vsaj tisti, ki ste nekje v bližini gasilstva, tudi poznate. Veste, kaj mene veseli? Predvsem to, da že, nekaj let ni število upadanj prostovoljnih gasilskih, društev. Da imamo cirka v Sloveniji tisoč, tristo enainštirideset društev, večino s terena, nekaj tudi iz industrije. In da imamo sto enainpetdeset tisoč oziroma ob zadnjem štetju sto dvainšestdeset tisoč, prostovoljcev gasilcev. To je ena velika skupina ljudi, ki so pripravljeni pomagati, v danem trenutku, ko je ta pomoč neobhodno potrebna. Za nekatere prostovoljne gasilce je to način življenja, verjeli ali ne, način življenja. Oni se istovetijo z gasilskim društvom, prostovoljnim gasilskim društvom in seveda z operativo. Nekateri več poudarka dajejo na organizacijska dela. zdaj bom rekel Republiška uprava za zaščito in reševanje namenja določen del sredstev za financiranje določenih gasilskih vozil. Vsako leto imajo svoj razpis in seveda, društva se na na te razpise pojavljajo, kakor tudi seveda, v pogodbah o opravljanju javne gasilske službe se določena sredstva namenijo nabavi nove opreme in gasilskih vozil. Zdaj. Kakšne vrste gasilskih vozil, imamo vse? O tem ni potrebe posebej govoriti. Moram pa reči, da imajo, seveda posebno specifikacijo za vsaka, za vsako vozilo in in izven te specifikacije enostavno in preprosto, Gasilska zveza ne dovoljuje, da se nabavljajo opreme, kar jaz mislim, da je prav. Iz preteklosti se, spomnimo, je bilo je ogromno raznoraznih vozil, ki so spadala znotraj, znotraj prostovoljnih gasilskih društev, predvsem takrat, ko so še društva, dobivala kot darilo starejše avtomobile. Dandanes, moram reči, da večina prostovoljnih gasilskih društev ima, svoja nova vozila, več ali manj nova vozila. no. Rekel bi še to, da na na koncu koncev, treba podpreti take predloge. in, Sem prepričan, da smo tu naredili en korak naprej. In to tudi to, kar je, Janja razpravljala o možnosti izobraževanja, gasilcev, ki bodo vozili ta vozila, res je, da ni vseeno ali voziš cisterno, tisto, ki jo pač potrebujejo za za, gašenje požarov, ki se lahko vozijo s s tem avtomobilom, da ni isto, če voziš polno, na pol polno ali pa če voziš prazno. In da to treba dejansko neka dodatna dodatna izobraževanja. In da bomo to izobraževali znotraj centrov, ki jih so ustanovljeni pri republiški, Upravi za zaščito in in reševanje. Prav je, imamo jih, te centre tako na vzhodu kakor tudi na zahodu naše države. Za zaključek, jaz bom to, ta predlog, v prvi obravnavi, seveda z veseljem podprl.